Pani Przewodnicząca! Drugiego marca bieżącego roku Unia Europejska przeszła do pełnego aktywowania zintegrowanego uzgodnienia unijnego dotyczącego reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych, w wyniku czego zdecydowano między innymi zwołać na szóstego marca bieżącego roku kolejne nadzwyczajne posiedzenie Rady, podczas której ministrowie zdrowia mieli możliwość zapoznania się z bieżącą sytuacją. Dla pełnej ochrony naszych obywateli musimy znaleźć najlepsze podejście do skoordynowanego reagowania na obecne rozprzestrzenianie się COVID 19 w Unii Europejskiej. Jak Komisja Europejska ocenia mechanizmy istniejące na szczeblu państw członkowskich w kontekście wyzwań, jakie stwarza rozprzestrzenianie się COVID 19 w Europie? Jakie działania dodatkowe może zaproponować Komisja, które byłyby pomocne w dalszej poprawie komunikacji i wymianie informacji? Dostępne dane z całego świata pokazują też interesujące trendy. Z jednej strony mamy znaczący spadek zachorowań w Chinach. Czy to oznacza, że drastyczne środki stosowane przez chińskie władze przyniosły skutki? Pojawiły się również informacje mówiące o znaczącej różnicy w śmiertelności między krajami, od niecałego procenta potwierdzonych zakażeń w Korei Południowej do prawie 5 w jednym z krajów na terenie Unii Europejskiej.

Czy są takie różnice, a jeżeli tak, to jak Państwo to oceniacie? Jakie dodatkowe środki ochrony zamierza podjąć Komisja Europejska w przypadku, gdy pomimo wprowadzonych środków wirus COVID 19 będzie się nadal rozprzestrzeniał? Czy Komisja mogłaby zaproponować dodatkowe działania, które mogłyby być przydatne w pomocy państwom członkowskim w takiej sytuacji, w tym dodatkowe fundusze i wsparcie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz czy rozważy finansowanie walki z koronawirusem z unijnego funduszu solidarnościowego?